Polski rząd jest zdania, że powinniśmy promować sprawiedliwy dostęp do rynku. Nie możemy więc zgodzić się z przyznaniem przewagi energii odnawialnej w postaci priorytetowej wysyłki. Oznaczałoby to, że nastąpi to kosztem energii produkowanej z węgla, gazu lub kogeneracji, która niestety w Parlamencie Europejskim wciąż jest niedoceniana. Uważam, że jest to sprzeczne z podejściem rynkowym i bezpieczeństwem dostaw naszej sieci. Wyczerpywanie się zasobów, wzrost ich cen i rosnąca zależność od dostawców z krajów trzecich stanowi poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju Unii Europejskiej.